Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, j'ai pris connaissance des orientations de votre programme et je me réjouis de son ambition dans chacune des politiques majeures, telle que la politique économique, avec le maintien et la création d'activités, le plan de relance, la cohésion sociale, la politique dans le domaine de l'environnement, et particulièrement le développement durable, les projets à l'intention de notre jeunesse, le renforcement de la défense européenne, le maintien d'une politique agricole forte et soutenue. Je salue votre ambition pour une Europe que nous voulons conquérante, solidaire et protectrice. En revanche, je m'interroge sur les capacités financières de l'Union européenne par rapport à l'ensemble de vos projets.

Il me semble indispensable, Monsieur Barroso, de vous voir vous engager à inciter les États membres à augmenter sensiblement leur contribution au budget communautaire, et ce dès

Pour autant, nous devons anticiper l'après crise et travailler dès à présent pour un budget communautaire correspondant aux besoins de l'action européenne. Je sais que vous êtes conscient de cette nécessité, vous l'avez abordée dans votre programme.